Oczywiście zdaję sobie sprawę z tych faktów i dlatego myślę, że w swoim wystąpieniu dość jasno powiedziałem, że powinniśmy odróżnić to, co dobre i te przemiany, które, przynajmniej w zapowiedziach władz Bahrajnu, idą w kierunku demokratyzacji państwa, a potępiać te działania, które są wbrew przepisom i zobowiązaniom międzynarodowym w dziedzinie praw człowieka.